Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi poslanci! Na začetku je potrebno izpostaviti, da se s Socialni demokrati zavedamo, da je za delavce na centrih za socialno delo ključnega pomena, da imajo čim manj birokratskih nalog, da se lahko v čim večji meri posvečajo ljudem, da lahko gredo na teren k ljudem. Za to je potrebno v prvi vrsti povečati možnosti za poglobljeno strokovno delo in s tem povečati možnosti za razreševanje stisk ljudi. Že kar nekaj let so delavci na CSD-jih opozarjali na preobremenjenost tako zaradi kadrovske stiske in pomanjkanja delavcev kot tudi zaradi preveč administracije. CSD-ji so v preteklosti dobivali tudi vedno nove in nove naloge, ki so jih dodatno obremenjevale. Včasih smo dobili občutek, da je njihovo delo predvsem uradniško, zbirokratizirano, daleč od tistega, kar naj bi dejansko bilo. Ne smemo pozabiti, da je primarna naloga CSD-jev reševanje človeških in socialnih stisk, in to je proces, ki je dolgotrajen in zahteven. Za vzpostavljanje delovnega odnosa z ljudmi je potreben čas, časa za teren pa je v preteklosti prevečkrat zmanjkovalo. Reorganizacija centrov za socialno delo je prinesla določeno razbremenitev za socialne delavce. Odločanje o letnih pravicah, na primer otroški dodatek, subvencije vrtcev, državne štipendije, se je iz lokalnih centrov preneslo na posebne enote za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, ki so zdaj organizirane pri šestnajstih območnih centrih. Upravičenci, vlagatelji niso nič na slabšem, saj lahko svoje vloge še vedno oddajajo na istih naslovih, kot so jih pred reorganizacijo, torej na vseh enotah svojih lokalnih centrov. Medtem pa zdaj lokalni oziroma regionalni centri odločajo o varstvenem dodatku, denarni socialni pomoči in predvsem nudijo storitve pomoči posameznikom in družini. Torej, ukvarjajo se predvsem z vsebinskimi zadevami. V tem primeru gre za pomemben korak ločitve birokracije, administracije, od same vsebine. Delno razbremenitev delavcev je oziroma bo prinesel tudi sistem Krpan. Krpan pomeni tehnično tehnično-administrativno podporo Centrom za socialno delo. Predstavlja moderno in enotno rešitev za evidentiranje dokumentarnega gradiva, pričel pa je se je uvajati postopoma, in sicer prvega marca dva devetnajst, po posameznih Centrih za socialno delo. Prvi rezultati in učinki sistema so zelo spodbudni. Manj pa je zdaj birokracije tudi za vlagatelje, saj z uvedbo informativnega izračuna zdaj uporabniki za te letne pravice, to so državne štipendije, otroški dodatki ne potrebujejo več vsako leto ponovno vlagati vloge, ampak se te letne pravice avtomatično podaljšujejo, ko se iztečejo. Vlogo tako vložijo samo prvič, naslednja leta pa to ni več potrebno. Tudi avtomatična informativna odločba, ki je zdaj sicer predvidena do leta dva tisoč enaindvajset, bo prinesla pomemben korak k razbremenitvi socialnih delavcev. Socialni demokrati se seveda zavedamo, da tudi problematike kadrovske podhranjenosti in preobremenjenosti socialnih delavcev, vendar je potrebno izpostaviti, da se je nekaj korakov v to smer že zgodilo, v letih dva sedemnajst, dva osemnajst, torej še v mandatu prejšnje ministrice, doktorice Anje Kopač, se je povečalo število zaposlitev v Centrih za socialno delo za enajst procentov, kar je prineslo sto štirideset novih zaposlitev. Prav tako je prejšnja ministrica, doktorica Anja Kopač, podpisala srednjeročni načrt zaposlitev, in sicer da bi se v naslednjih petih letih zaposlilo dvesto petintrideset novih ljudi, in tukaj me predvsem veseli, da je tudi nova ministrica pač na nek način naklonjena temu in celotna vlada, da se ta kadrovska podhranjenost v naslednjih letih intenzivno rešuje tudi dalje. Potrebno pa je opozoriti, da se kadrovske pomanjkljivosti ne da rešiti v kratkem času. Tudi s sprejetjem novega družinskega zakonika, ki je prinesel nekatere pristojnosti iz Centrov za socialno delo na sodišča in ki se bo začel uporabljati sredi aprila, in tudi selitev probacijske službe iz Centrov za socialno delo na Ministrstvo za pravosodje sta oziroma bosta pomembno vplivala na razbremenitev delavcev na Centrih za socialno delo. Socialni demokrati se zavedamo problematike in resnosti današnje razprave. Zavedamo se težav, s katerimi se soočajo obremenjeni delavci, zavedamo se tudi, da bo potrebno še okrepiti delo na Centrih za socialno delo, tako z novimi zaposlitvami kot tudi z dodatno razbremenitvijo, vendar je potrebno povedati, da so nekateri ukrepi že šli v to smer, ne moremo pa pričakovati, da se bodo zadeve, ki so se nabirale dvajset in let več, dvajset in več let, rešile kar čez noč, z enim čudežnim zamahom s paličico. Spoštovane in spoštovani, poslanec Siter je izpostavil delovanje interventne službe znotraj CSD-jev. Interventne službe CSD-jev izvajajo nujna opravila, ki preprečujejo ali zmanjšujejo ogroženost žrtve nasilja. Delajo izven rednega delovnega časa. Interventna služba posreduje v vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije, in sicer v primerih ogroženosti otroka, zaznanega nasilja v družini, kadar oseba, ki nima popolne poslovne sposobnosti, ostane brez varstva in oskrbe ali gre za starejšo osebo, ki je brez svojcev in se znajde v hudi življenjski stiski. Pomembno je poudariti, da je bilo pred reorganizacijo organiziranih štirinajst regijskih služb, in zato posledično štirinajst interventnih služb, ki pa so pokrivale območja več centrov. Danes, torej po reorganizaciji, pa imamo šestnajst interventnih služb, torej se je število zvišalo in intervencijske službe več ne pokrivajo območje več centrov, ampak ima vseh šestnajst regijskih centrov svojo strokovno službo in s tem svojo intervencijsko službo. Naj navedem primer, če se zgodi nujen primer v Kočevju, je bilo do sedaj potrebno čakati uro ali več interventno službo iz Novega mesta. Danes po reorganizaciji ima Kočevje svojo interventno službo. Na podlagi vsega naštetega lahko rečemo, da je reorganizacija prinesla tako koristi za uporabnike kot tudi določeno razbremenitev socialnih delavcev. Njeno vodilno sporočilo je bilo pripeljati socialne delavce bližje terenu in predvsem bližje ljudem, povečati strokovnost Centrov za socialno delo, razbremeniti administracije, izboljšati kakovost storitev za ljudi. Reorganizacija je torej proces, ki se še ni zaključil, še več, je proces, ki se še ne sme zaključiti, je pa definitivno korak v pravo smer. No, ker je poslanec, gospod Pojbič, v predstavitvi poslanske skupine konkretno govoril o nekdanji ministrici, doktorici Anji Kopač, mi dovolite, da še jaz povem nekaj besed o njenih dosežkih. Doktorica Anja Kopač je bila nedvomno dobra ministrica. Ko se je govorilo in pisalo o dosežkih prejšnje vlade, so bili vedno izpostavljeni tudi dosežki s področja dela, družine, sociale. Področja, ki ga je vodila Anja Kopač. Če že želimo govoriti o konkretni osebi, če želimo govoriti o Anji Kopač, pa dajmo govoriti še o tem, kaj je vse naredila v svojem mandatu. Dajmo govoriti o vseh dosežkih, o vseh ukrepih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki so bili sprejeti pod njenim okriljem in ki so izboljšali življenje ljudi. Ukrepi, ki so poskrbeli za to, da tisti, ki potrebujejo pomoč, to res dobijo. Reorganizacija CSD-jev je bila nujna. Mislim, da se o tem vsi strinjamo. Centri za socialno delo namreč petindvajset let niso bili dotaknjeni, kljub temu da je bilo pobud zato več, a noben doslej ni upal ugrizniti v to kislo jabolko. Informacijska opremljenost CSD-jev je bila slaba. Poskusi reorganizacije so se tako začeli že leta dva tisoč, torej že kar precej časa nazaj. Bodimo pošteni in si nalijmo čistega vina - reorganizacije si ni izmislila Anja Kopač, je pa imela edina pogum, da jo je izpeljala. Reorganizacija je bila dogovorjeno nujen projekt, ki se je usklajeval vsaj dve leti. Usklajeval se je z vsemi ključnimi deležniki na različnih ravneh, od politike, stroke, torej od vlade, Državnega zbora, Ministrstva za javno upravo, sindikatov, lokalne skupnosti. Organizirani so bili terenski sestanki na skupnosti Centrov za socialno delo, bila je ustanovljena strokovna posvetovalna skupina, sodelovalo se je s Socialno zbornico Slovenije, s Fakulteto za socialno delo, z Društvom socialnih delavk in delavcev. Prav tako so bili organizirani tudi posveti v občinah po celi Sloveniji, tako da so bile občine vključene v ta proces, in tudi večino zahtev, ki so jih občine pri sami reorganizaciji imele, je bilo upoštevanih. Sama reorganizacija je bila tako širši družbeni konsenz, kompromis, soglasje in usklajenost različnih deležnikov. Trditi, da je bila reorganizacija CSD-jev tako projekt enega človeka je enostavno neresnično in zavajajoče. Očitki SDS-a, da je za zaostanke vlog kriva reorganizacija Centrov za socialno delo, da zaradi tega reorganizacija CSD-jev kot celotni projekt ni bila uspešna, da je sfalirana, ti očitki so neutemeljeni in neargumentirani. Reorganizacija je bila sicer nek kompromis več rešitev. Reorganizacije tako tudi ne moremo razumeti kot enkraten dogodek in tudi ne pomeni zamaha s čudežno paličico in vse težave naenkrat čez noč izginejo. Reorganizacija tudi ni politični projekt prejšnje ministrice, ni nabiranje političnih točk, je pa, spoštovane in spoštovani, reorganizacija prvi korak potrebnim in nujnim spremembam, za katere so že nekaj let opozarjali stroka, zaposleni in tudi uporabniki storitev. Naj na koncu povzamem, kaj dejansko reorganizacija vključuje, tri procese, in sicer: programe socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu. Poenostavitev upravnih postopkov ZUJPS z uvedbo informativnega izračuna in pa novo organizacijsko strukturo CSD-jev. Skratka, mene veseli, da je tudi novo vodstvo ministrstva na nek način naklonjeno nadaljevanju procesov, ki so se začeli, in da nova vlada seveda posveča veliko pozornost področju sociale, kar se je konec koncev tudi s sprejetjem rebalansa proračuna včeraj pokazalo. Hvala lepa.